Mais il est amusant de voir que c'est le groupe socialiste qui a demandé ce débat. Quelle ironie quand on sait que ce sont ces mêmes socialistes qui n'ont eu de cesse d'imposer une fiscalité confiscatoire totalement injuste et qui a eu pour seul résultat de dépouiller les classes moyennes et d'affaiblir leur pouvoir d'achat.

Ce que les multinationales appellent l'optimisation fiscale est en réalité un vaste système d'évasion fiscale, qui use et abuse de toutes les failles de nos législations respectives.

Nos différentes législations fiscales n'ont pas su s'adapter, c'est vrai, à l'économie numérique. Mais au lieu d'aider les États membres à lutter contre ces multinationales sans scrupules, l'Union européenne encourage la libre circulation des capitaux, mais aussi la libéralisation des services, en particulier depuis la fameuse directive Bolkenstein de